Es gibt Frauen, die durchaus besser qualifiziert sind als Männer, dennoch wird über gleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit diskutiert kaum zu glauben! Kaum zu glauben ist auch, dass Frauen einem größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind als Männer vor allem ältere Frauen und Alleinerziehende sind armutsgefährdet. Ich erinnere daran 2010 war das Jahr zur Bekämpfung der Armut. Die Armut ist weiblich. Dies hat schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft, denn Armut macht krank und kann in der Folge zu Arbeitslosigkeit führen.